Madame la Présidente, merci tout d'abord à notre collègue Fabio Castaldo pour la qualité de son travail et sa volonté de trouver un accord le plus consensuel possible. La Tunisie en vaut la peine, le peuple tunisien le mérite. Oui, la Tunisie occupe une place toute particulière.

La Tunisie a soulevé beaucoup d'espoirs et la réussite de sa transition démocratique est plus que jamais un enjeu essentiel, bien au delà du Maghreb. Beaucoup de progrès ont été réalisés, notamment grâce à la capacité de mobilisation de sa société civile.

Beaucoup reste à faire et les inquiétudes subsistent, notamment sur les jeunes diplômés et les écarts régionaux. Mais aussi sur la question des droits de l'homme, notamment des droits des femmes, sur la question du mariage, la question des droits de succession, les droits des LGBT, la liberté d'expression, la torture, les violences policières, la justice transitionnelle, mais aussi la peine de mort. Nous devons une vraie solidarité au peuple tunisien, nous ne pouvons nous contenter d'aides conditionnées à des réformes structurelles, tournées vers les intérêts européens, qui aggravent la dette tunisienne. L'Assemblée des représentants du peuple est saisie d'une proposition de loi signée par quasiment tous les groupes politiques en Tunisie, demandant un audit de la dette tunisienne. Je m'en félicite et j'espère que nous serons nombreux à les soutenir. La Tunisie a besoin d'un vrai partenariat, pas seulement économique. Un partenariat qui respecte ses intérêts, qui respecte les intérêts de son peuple et notamment de sa jeunesse, à qui nous devons ouvrir les portes dans le cadre d'un vrai accord de mobilité.